Mam nadzieję, że to się stanie, dlatego że nie możemy pozwalać na to, żeby w samym sercu Europy była ostatnia tradycyjna dyktatura, która więzi swoich obywateli, która wzięła swoich obywateli jako zakładników. Myślę, że w tej kwestii przede wszystkim głos przewodniczącego Schulza, ale też głos całego Parlamentu Europejskiego powinien być jednoznaczny.